Et pourtant nous avons mis beaucoup de temps à réagir face à une crise qui, pensait on avec naïveté et orgueil, ne nous menaçait pas directement.

On ne compte plus le nombre d'orphelins laissés pour compte ou de malades abandonnés et stigmatisés, que plus personne ne veut approcher.